áður en gengið verður til dagskrár vilja ég vekja athygli alþingismanna á því að í dag fimmtánda september er alþjóðlegur dagur lýðræðis allsherjarþing sameinuðu þjóðanna samþykkti árið tvö þúsund og sjö að fimmtánda september skyldi vera alþjóðlegur lýðræðisdagur til að minnast lýðræðisyfirlýsingar alþjóðaþingmannasambandsins ipu frá september nítján hundruð níutíu og sjö fyrsti alþjóðlegi lýðræðisdagurinn var haldinn hátíðlegur fimmtánda september árið tvö þúsund og átta frá þeim tíma hafa sameinuðu þjóðirnar haldið merki lýðræðis sérstaklega á lofti þennan dag sem lið í eflingu lýðræðis um heim allan í ár leggja sameinuðu þjóðirnar áherslu á mikilvægi þátttöku almennings í stjórnmálum fyrir lýðræðið það eru ekki allar þjóðir svo lánsamar að búa við lýðræði og því getum við íslendingar á þessum degi verið þakklát fyrir að hér